Fontosnak tartom, hogy időben kezdjünk egyeztetni, és a Bizottság ne csak a Tanács által javasolt menetrendet, hanem a Parlament igényeihez igazodó menetrendeket is vegye figyelembe. Fontosnak tartom többen szóltak erről hogy létező pénzügyi források legyenek a projektek, a prioritások mögött, és fontosnak tartom ugyanakkor azt is, hogy az elhatározott programokat nyomon követés, monitorozás kövesse.

Egyetértünk az oktatás és képzés szintjének a növelésével, de sajnáljuk, hogy hiányoznak a munkahelyi megbetegedésekre vonatkozó jogalkotási kedvezményezések. Szeretném hangsúlyozni és emlékeztetni a Bizottságot, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvben mi támogatjuk a hatékonyabb végrehajtást, de ellenzünk mindenfajta új irányelvet. Azt gondoljuk, hogy a Szociális Alapot, a Globalizációs Alapot és a Európai Regionális Alapot szinergikusan kell fölhasználni, különös tekintettel, ami össze kell, hogy kösse ezeket a programokat az a fő prioritás a munkahelyek létrehozása, foglalkoztatás bővítése, és még egy utolsó szó ki kell iktatni a gazdasági szereplőkre, főként a kis és közepes vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terheket, és ennek vonatkoznia kell az európai programokra, az európai finanszírozási kezdeményezésekre is.